Pani Przewodnicząca! W związku z pogłębianiem się integracji w zakresie swobodnego przepływu kapitału potrzebujemy również skutecznego i zautomatyzowanego systemu wymiany informacji o opodatkowaniu tego kapitału. Bez otrzymywania informacji z innych państw członkowskich pojedyncze państwo nie jest w stanie skutecznie zarządzać swoim wewnętrznym systemem podatkowym, szczególnie w odniesieniu do podatków bezpośrednich. Rozszerzenie zakresu wymiany informacji o nowe kategorie, co proponuje projekt dyrektywy o kategorie oczywiście dochodów kapitałowych, takie jak dywidendy czy zyski kapitałowe uważam za pożyteczne z punktu widzenia efektywności ściągalności podatków. W komisji ECON udało się nam moim zdaniem udoskonalić oryginalną propozycję Komisji. W swoim wystąpieniu chciałbym wskazać szczególnie te poprawki, które uważam za ważne. Zwróciliśmy uwagę na niewystarczającą precyzyjność definicji prawnych poszczególnych kategorii dochodów i kapitału, które objęte zostaną automatyczną wymianą informacji w ramach nowelizacji dyrektywy. Nieprecyzyjność definicji może wywołać szereg problemów, ponieważ trudności interpretacyjne i wieloznaczność pojęć będą utrudniały skuteczne wypełnianie swoich obowiązków przez organy podatkowe. Co więcej, brak klarowności może powodować, że zakres przedmiotowy nowelizacji może częściowo pokrywać się z zakresem przedmiotowym innych dyrektyw.

warunku dostępności. Warunek dostępności pozwala państwom członkowskim zachować pewien zakres uznaniowości w zakresie wymiany informacji podatkowej.

Za niezwykle cenną uwagę ostatnia uwaga uważam poprawkę autorską pana posła Cutaşa dotyczącą udzielenia Komisji Europejskiej mandatu do negocjacji z państwami trzecimi ram umów o automatycznej wymianie informacji.